Propunerea Comisiei din septembrie 2010 de decizie privind instituirea primului program pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio stabilește orientări de politică și obiective pentru planificarea strategică și armonizarea utilizării spectrului radio până în 2015. Programul pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio reflectă importanța pe care o au disponibilitatea și utilizarea eficientă a spectrului pentru piața internă a comunicațiilor electronice și pentru alte domenii de politică ale Uniunii Europene, cum ar fi transporturile, cercetarea, observarea Pământului, sistemele de navigație prin satelit, protecția mediului și combaterea încălzirii globale. Salut faptul că amendamentele pe care le am propus și care au fost adoptate de către Parlament au fost incluse și în acordul la care Consiliul și Parlamentul au ajuns. Acestea vizează includerea în obiectivele de politică a următoarelor obiective